Zgłaszam formalny wniosek o wycofanie mojego poparcia i grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów dla rezolucji w sprawie konferencji klimatycznej w Madrycie ze względu na przyspieszenie osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz wzrostu celu redukcji emisji na rok 2030 do

Takie cele będą szkodliwe dla europejskiej gospodarki i nie zostały uzgodnione z państwami członkowskimi.